Voorzitter, voor de buitenlandse militaire aanwezigheid in Afghanistan worden twee argumenten aangevoerd.

Sinds 2001 heerst in Amerika de vrees voor nieuwe rampen indien al Qaeda opnieuw het grondgebied van Afghanistan kan gebruiken voor de voorbereiding van aanslagen. In dat geval gaat het dus om het eigenbelang van andere staten.

Het tweede argument heeft daarentegen betrekking op de positie van de inwoners van Afghanistan zelf. De bedoeling was dat zij zouden worden bevrijd van dwang en achterlijkheid.

Jarenlang werd er in het internationale nieuws over Afghanistan de nadruk op gelegd dat meisjes weer naar school gingen, dat vrouwen geen sluier meer hoefden te dragen, dat zij onafhankelijk van hun man als gelijkwaardige burgers konden leven en dat de deelname van vrouwen aan de politiek toenam. De invasie leek een feministisch project.

In beide gevallen was er een fundamentalistische islamitische groep aan de macht. In beide gevallen wilde men daaraan van buitenaf een einde maken. In beide gevallen werd daarvoor een monsterverbond gesloten, het ene door de Amerikanen, het andere door de Russen. Om een bepaalde groep islamitische fundamentalisten te bestrijden sluit men akkoorden met andere islamitische fundamentalisten. Het gevolg is dat het streven naar vrijheden, dat een belangrijke rechtvaardiging was voor de invasie, daaraan wordt opgeofferd.

Meisjes gaan niet meer naar school, vrouwen verdwijnen uit de politiek. Nu beschermt een wet zelfs het recht van mannen op seksuele genoegens, zonder enige zeggenschap van de vrouwen zelf. Dat is verkrachting.

Dat is een doodlopende weg. Aan deze gang van zaken mag Europa geen verdere steun verlenen.